Señora Presidenta, el Programa de Estocolmo contiene la siguiente referencia, entre otras, a favor de las víctimas del terrorismo las víctimas del terror también necesitan la atención especial y el apoyo y el reconocimiento social. A mi juicio,

Quienes han sufrido la barbarie del terror deben ser una referencia ética para nuestras sociedades. Por ello, la defensa de las víctimas y de sus derechos debe formar parte de las políticas prioritarias de la Unión Europea. Es preciso mantener y reforzar los fondos destinados a las víctimas del terror con una adecuada dotación financiera, tal y como hemos propuesto desde el Partido Popular Europeo en las enmiendas presentadas al proyecto de presupuesto para la Unión del ejercicio 2010. Por eso, se han incrementado las ayudas en un millón de euros, importe que se destinará a la financiación de proyectos dirigidos a ayudar a las víctimas del terror y a sus familias a recuperarse, mediante la ayuda social o psicológica que ofrecen las organizaciones, sus redes, así como la financiación de proyectos destinados a movilizar a la opinión pública contra todo tipo de terrorismo. Una parte del crédito se destina, en particular, a mejorar la asistencia y el asesoramiento jurídico a las víctimas y a sus familiares.

Previamente, debemos dotarnos de los instrumentos jurídicos necesarios, comenzando con una declaración escrita, avanzando con una resolución, para finalmente obtener una declaración política de las Instituciones europeas de apoyo a las víctimas del terror, y que sirva también para concienciar a los ciudadanos europeos del valor de las mismas. Las víctimas nos producen sentimientos de solidaridad, compasión, reconocimiento, dignidad, ayuda sostenible, recuerdo, y de desprecio y justicia para los terroristas que dieron tanto dolor y tanta muerte.